Herr Präsident! Angesichts der langen Liste gravierender Probleme, Frau Jourová, ist für mich die Entscheidung der Kommission, im Falle Ungarns nicht einmal die erste Stufe des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zu aktivieren, nicht nachvollziehbar. Wann will man denn endlich ein schärferes Auge auf die Aktivitäten der Regierung Orbán richten? Will man allen Ernstes weiter so lasch agieren, wenn diese Regierung die gemeinsamen europäischen Werte in Frage stellt und ihnen hohnspricht? Diese Frage ist mir immer wieder auch in meinem Wahlkreis in Berlin gestellt worden. Die Bürgerinnen und Bürger fragen zutiefst besorgt, und sie fragen dies gerade, weil sie wissen, wie viel wir Deutsche, wie viel wir Berlinerinnen und Berliner Ungarn zu verdanken haben. Und dass diese Besorgnis offensichtlich auch in der Zivilgesellschaft in vielen unserer Mitgliedstaaten großen Widerhall findet, zeigt die gerade gestartete europäische Bürgerinitiative Wake Up Europe Sie fordert von der Kommission, Artikel 7 gegen Ungarn einzuleiten, und ich denke, das ist ein klares Zeichen, dass von uns ein deutliches Handeln verlangt wird und dass wir nicht weiter wegsehen sollten.